Pane komisaři, paní předsedající, poslední rok Evropský parlament vede velmi intenzivní diskusi o jednotném digitálním trhu, jehož součástí bylo naše dubnové hlasování o roamingu. Digitální trh má obrovský ekonomický potenciál a současně má sekundární vliv na rozvoj mnoha odvětví.

Realitou je různorodost podmínek v členských zemích, které mají své logické historické důvody, ale jsou postaveny často i účelové zábrany chránící obchodní zájmy různých společností.

To má ale i svá úskalí, nesmíme trh přeregulovat. Může přinést zvýšení finanční náročnosti pro firmy na digitálním trhu a pro přílišnou legislativní ambicióznost by mohlo dojít ke zbrzdění dalších investic. A také, pokud se bavíme o jednotném digitálním trhu, musíme znovu připomenout některé aspekty, které jsou předpokladem jeho úspěšného fungování.